A stejně tak je porušováno ale i ukrajinské právo, které nedovoluje referendum, pokud jde o změny hranic. Jinými slovy, my nechceme novou studenou válku s Ruskem, protože ta by neprospěla nikomu, ale zároveň se nemůžeme chovat, jako když se nic nestalo. Proto podporujeme opatření a rozhodnutí, která byla učiněna Evropskou komisí a Evropskou radou, a my se k nim v našem usnesení plně připojujeme. Ano, Ukrajina potřebuje pomoc. Potřebuje pomoc materiální, ale Ukrajina také potřebuje politickou pomoc a potřebuje konsolidovat svou domácí situaci. Čili podporujeme i tu myšlenku, aby byly co nejdříve uskutečněny nové prezidentské volby, nové parlamentní volby a vytvořena vláda, která bude inkluzivní...